Eigentlich könnte die Sache ja ganz einfach sein. Wir haben ein gemeinsames politisches Ziel, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, eine faire Repräsentationen in Entscheidungspositionen. Wir haben Instrumente, die erwiesenermaßen funktionieren, diese verbindlichen Regeln, von denen Frau Regner gesprochen hat, und alle würden profitieren Männer, Frauen, die Wirtschaft alle in unserer Gesellschaft. Politik könnte manchmal so einfach sein. Aber einige Mitgliedstaaten in der Europäischen Union scheinen das immer noch nicht erkannt zu haben, und allen voran die deutsche Bundesregierung. Und deshalb Liebe deutsche Bundesregierung! Die Kommission ist wirklich in allen Bereichen auf die Forderungen eingegangen. Dem Vorschlag jetzt nicht mehr zuzustimmen, wäre nicht nur falsch, sondern einfach nur absurd. An Frau Schwesig als deutsche Familienministerin, die diesen Vorschlag unterstützt Das Europäische Parlament steht hinter Ihnen! Setzen Sie sich durch, damit der Vorschlag am nächsten Montag mit den Stimmen Deutschlands im Rat eine Mehrheit finden kann!